So wäre es zu begrüßen, wenn diejenigen Staaten, die die Straßburger Urteile nicht umsetzen, künftig konsequenter bestraft würden. Die im Entwurf der Brighton Declarations skizzierten Fortschritte können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Großbritannien seinen Vorsitz im Europarat zu nutzen versucht, um den Einfluss des Gerichts massiv zu schwächen. Wenn wie geplant nationale Gerichtshöfe einen größeren Ermessensspielraum bei der Interpretation der europäischen Menschenrechtskonvention erhalten, droht dies die Rechtsprechung aufzuweichen. Innerhalb Europas könnten sich unterschiedliche Menschenrechtsstandards durchsetzen. Zudem zielen die geplanten Reformen augenscheinlich darauf ab, den Bürgerinnen und Bürgern weniger Möglichkeiten an die Hand zu geben, individuell bei den europäischen Richtern zu klagen. Die Mitgliedstaaten sind daher aufgerufen, sich entschieden gegen diese versuchte Schwächung zu stellen, die auch eine Schwächung des gesamten Menschenrechtssystems bedeuten würde.